forseti vill láta þess getið að samkomulag er um að fundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um